Doamnă președintă, din nou vorbim despre Turcia, ceea ce înseamnă că nu s a schimbat nimic și că lucrurile merg tot mai rău, așa că trebuie să adoptăm un alt stil. În afară de dezbateri trebuie pur și simplu să mergem la sancțiuni. Istoria recentă ne a arătat că sunt state, cum ar fi Turcia, de exemplu, cu dictatura lui Erdogan, sau cum este Federația Rusă, cu dictatura Putin, cărora nu le pasă nici măcar de sancțiuni. Dezbaterile le putem face, sunt bune, dar trebuie sancțiuni mult și mult mai severe, pentru că altfel nu se poate discuta cu aceste țări.

S a întâmplat, de exemplu, cu cetățeni turci care se aflau în Albania.

Un profesor universitar, ce pericol era profesorul universitar pentru Turcia, ca să emită mandat de arestare și să vrea să l trimită în închisoare în Turcia?